Gospod predsednik, najlepša hvala. Spoštovane poslanke, poslanki, spoštovana gospa ministrica. dve temi sta tulele zelo pomembni, ki ju odpiramo skozi obravnavo zakona danes, in to je, energetsko, ekološka vzdržnost in problematika prometa s tega, s tega zornega kota, ki je zelo hud onesnaževalec s toplogrednimi plini in mislim, da imamo tule z Evropsko unijo velike probleme, nas na to opozarja. In sigurno se te probleme ne more reševati tako, da hitre ceste usmerjamo preko gor Jurišev, to je Graška gora, ampak, da da čim bolj, dajemo prostor železnici in, javnemu prevozu, še posebej železnici. sem iz celjske regije, in v kolikor bi vlaki, hitreje lahko vozili, da bi se posodobile železnice, bi imel pogostejše frekvence, frekvence svoje vožnje, ki ogromno ljudi uporabljalo vlakovni javni prevoz in na ta način razbremenilo ceste, onesnaževanje preko osebnih vozil in ta korak nas slej ko prej tudi čaka in v tem smislu, se sem videl, ste praktično se vsi strinjali, z s kolega Mihatovo izjavo, da dejansko bi javni prevoz zaradi stvari, ki jih pomeni, v ekološkem smislu in še tudi kakšen drugačen obremenjevanju družinskih proračunov s stroški prevoza, bi mogel postati javen. Javna dobrina. Drugo bi rekel tole. Gospodu Horvatu bi rad odgovoril, od kot dobiti denar. Združenje mestnih občin in Skupnost občin Slovenije je nekajkrat organiziralo konference, ker je bilo vabljeno za šolstvo, kjer so izpostavljali, koliko občine plačujejo za osnovnošolske prevoze ki jih ureja šestinpetdeseti člen Zakona o osnovni šoli. Skratka, če otrok živi več kot dva kilometra, od šole ali na nevarnih šolskih poteh, kjer ni pločnikov in zavarovan, tako naprej, se morajo zagotavljati šolski prevozi. Z moje občine samo vam povem, za Mestno občino Celje govorim, pri ostalih občinah, manjših, so bili pa stroški še višji. Je razlika, če pride velikemu konkurentu, bodisi da je Arriva ali Nomago, v konkurenco manjši prevoznik, je razlika v stroških takšna, da si lahko skoraj vsaka srednje velika občina kupi avtobus na leto. Ali skoraj avtobus na leto. To lahko dokažem, če želi kdo govoriti, če primerjamo, ko so bili javni razpisi za štiri, za štiri leta za prevoze, kakšni so ti denarji. To je, to je, oprostite, koliko pa, če se poštudira, če se na Ministrstvu za šolstvo vpraša, za izobraževanje, koliko ga občine s to problematiko velikih stroškov seznanijo, boste ugotovili, da imam prav. Gospod Horvat, zaradi tega imajo občine, ker dajejo preveč za neurejene šolske prevoze, ker so drage ponudbe teh prevozov, imajo tudi manj denarja za osnovnošolske investicije in letos za ta problem namenjamo pet milijonov evrov. In še to bi rad rekel, ko se je postavilo vprašanje, od kot dobiti denar. Dvigniti uporabnino za uporabo železniških tirov, ne, devet milijonov na leto zbrati, dvesto milijonov. Subvencioniramo sosednje države, ki poceni, praktično skoraj da zastonj vozijo po slovenskih železnicah iz, Luke Koper, artikle, pardon , tovor, ki ga je potrebno nalagati, in še bi, še bi lahko naštevali. Skratka, nekatere stvari malce drugače prijeti, in je stvar urejena . Hvala lepa .